Já chci upozornit zástupce Komise na nový francouzský zákon o uplatňování minimální mzdy a dalších sociálních pravidel na zaměstnance v dopravě nazývaný který podle názoru mnohých v zásadě diskriminuje zahraniční dopravce a to tím, že jim ukládá celou řadu administrativních povinností. V konečném důsledku tak omezuje přístup na francouzský trh dopravních služeb.

a myslím si, že je správné, aby i tento francouzský zákon začal být v této proceduře takto přezkoumáván.